À propos de la gouvernance économique, Monsieur le Président, il ne s'agit pas de critiquer tout ce que fait le Conseil européen.

La première est que, vous l'avez dit, les questions macroéconomiques, les questions de déséquilibre sont aujourd'hui majeures. Ma grande crainte, notre grande crainte, c'est qu'un débat qui commence en martelant le besoin de renforcer les conditions d'application du pacte de stabilité donne satisfaction à certains et épuise la matière première de ce que devrait être aujourd'hui la discussion, à savoir les outils, les méthodes, les capacités de réduire ces divergences qui, aujourd'hui, minent la solidité de la zone euro et qui permettent à Citygroup de considérer que la zone euro ne doit plus être

Vous l'avez dit, il ne faut pas que sanctionner ceux qui sont en déficit, mais peut être faut il aussi réfléchir à des sanctions intelligentes. Par exemple, a t on imaginé de demander à un État qui serait en situation de difficulté d'augmenter certains impôts, et que le résultat de ces impôts soit versé au budget de l'Union européenne? Il y a d'autres pistes que la suppression du droit de vote ou la suppression des fonds structurels.